Spoštovani predsednik, Deloma seveda zavajate, ne. Zdaj tistih devetinosemdeset odstotkov, ne bom se v to zapletal, gre za cenzus, ne za dejansko, dejansko pomoč, ki jo ljudje dobijo, ne, ker je pač to, treba od tega treba odšteti tisto, kar zaslužijo. Tisto, kar je bolj zaskrbljujoče, je to, ko pravite, da gre za neko motivacijo za delo, ne. Povejte mi, kako mati samohranilka recimo, ne, je polno zaposlena, dela osem ur na dan, ne, že dela, pač ker dobiva nizko plačo, dobi pač ta dodatek. Kako bo dodatno motivirana za delo, ko ji boste vzeli še dodatnih sto evrov, dobila bo sto evrov manj, s katerimi bo pa še vedno morala plačevati najemnino, položnice, otrokom šolanje in tako naprej. Kako bo ta ukrep bolj motiviral te osebe za delo? In še enkrat, tu ne govorimo o ljudeh, ki so brezposelni , ki se jim bolj splača biti na socialnih pomočeh . Govorimo o revnih zaposlenih, o družinah, ker je pač samo en starš zaposlen in dobiva dodatek zato, da lahko pritisne čez mesec. O teh družinah govorimo. In to ni nobena socialna politika. Poleg tega je proti temu predlogu praktično celotna slovenska javnost. Mislim, da je sto štirideset, humanitarnih in nevladnih organizacij podpisalo apel, da se tak zakon ne sprejme. devetindvajsetega avgusta lani ste pravzaprav celotna koalicija bila proti takšnemu ukrepu . LMŠ, SMC, SD , Desus, SAB. Danes, eno leto kasneje, je Marjan Šarec tisti, ki je za takšne protisocialne ukrepe, v koaliciji pa mu nasprotuje samo še ena stranka. In tisto, kar je ključno, je to, da, s tem dejansko potiskate, ljudi v še večjo revščino. Im ne boste nikakor prispevali k temu, da bo se, da se bo dvignila, delovna aktivnost, ampak, še enkrat, izključni učinek te, tega ukrepa bo, da bo proračun seveda prišparal, po drugi strani pa boste bistveno otežili življenje triindvajset tisoč ljudem v tej državi, ki so upravičenci do tega dodatka. Hvala, gospod poslanec. Gospod predsednik, izvolite.